antitrustových pravidlách, regulovanej štátnej pomoci a kontrole koncentrácií. So skúsenosťami z reálneho fungovania hospodárskeho života v mojej krajine by som chcel upozorniť na čitateľný jav nahrádzajúci hospodárske súťaženie v niektorých sektoroch. Vzájomná koordinácia cenových politík malého počtu rozhodujúcich hráčov v niektorých sektoroch mi pripomína prax kartelových dohôd. Napríklad bankové poplatky sú v mojej krajine niekoľkonásobne vyššie ako vo väčšine štátov Únie napriek tomu, že všetky u nás pôsobiace banky sú dcérskymi spoločnosťami najväčších bankových domov Únie a na požadovanie vyšších poplatkov nemajú žiaden rozumný dôvod.